Hvala lepa, predsedujoči, za besedo lep pozdrav, kolegice kolegi. Jaz pravzaprav nočem iti v debato z gospodom Grimsom, sploh ne tako cinično, niti pod razno, ker se mi zdi popolnoma brezplodno, bi pa kljub temu rada povedala, da jaz ne sanjam v državnem zboru pri polni zavesti pa trdim, da tudi drugi kolegi ne sanjajo v državnem zboru, lahko se pa strinjam z zadevami ali pa verjetno tudi s katerimi zadevami, o katerih je govoril, lahko se strinjam tudi s tem, da verjetno do kakšne zlorabe azilne politike pa tudi pride, s tem pa se absolutno strinjam z njim, vendar ne moremo metati vse v isti koš in ne moremo vsepovprek posploševati, to se mi pa zdi nedopustno, s podporo temu predlogu bi, kot že slišano, kršili evropsko zakonodajo, skupno azilno politiko, kršili bi tudi konvencijo o statusu beguncev pa še verjetno kaj drugega, a meni kot poslanki to ni v interesu, tudi ni razloga v tem trenutku, da bi stanje tako zaostrovali, ker so razmere obvladljive, tako pravi gospod minister, in jaz mu to verjamem, dopuščam pa pač možnost, da mu kdo tega ne verjame, ampak to je potem problem tistega ki mu ne verjame, ker jaz sem prepričana, da naš minister govori resnico. V času ministrice Györköseve, ki je bila danes omenjena, so bile, ampak res so bile popolnoma, ampak res popolnoma drugačne okoliščine, zato jih ne bi mešala z okoliščinami danes, slišali smo tudi ogromno pavšalnih izjav, tudi o tem, da imajo ilegalni migranti več pravic kot drugi, da se za njih daje ne vem kakšne stroške, in ker je to zelo pavšalno povedano, potem seveda ljudje mislijo, da je to res, da neki ilegalni migrant v Sloveniji na mesec dobi tisoč devetsto evrov denarja, kar seveda ni res, ampak pustimo stati, slišali smo tudi to, da je Avstrija zaprla svoje meje, do neke mere to drži, zato ker v Avstriji, ko človek prečka mejo, ta v na meji sedi policist, jaz sem recimo to storila prejšnji teden, ta policist nas niti pogledal ni, še manj, da bi nas kaj preiskoval ali karkoli kontroliral, tako da tudi te ocene so zelo pavšalne, verjetno se že nekaj časa ljudje, ki to trdijo, niso vozili oziroma prečkali meje z Avstrijo. jaz moram pri tej razpravi povedati, da smo v ponedeljek na seji mestnega sveta, katerega članica sem, imeli tudi točko Informacija o varnostnih pojavih na območju Mestne občine Maribor. Zakaj to govorim? Zato ker sem tam a gospoda policista, ki nam je te stvari predstavljal, izrecno vprašala naslednje: "Ali imamo v Mariboru problem z ilegalnimi migranti?" Odgovor je bil, da jih nimamo in da tega sploh v Mariboru in okolici ne zaznajo, in njihov odgovor je bil tudi, da je Maribor varno mesto. To opozarjam zato, ker se mi zdi pomembno, da strašiti ljudi s tem, da so si ljudje, da so si tujci, ki pridejo v Slovenijo, lenuhi, teroristi, kradejo, posiljujejo pa ne vem kaj še vse, pravzaprav ni prava pot, seveda so verjetno med njimi tudi takšni, vendar so tudi zdaj bom pa uporabila izraz, ki ga v osnovi ne bi smela, zato ga bom dala v navednice, med čistimi Slovenci tudi takšni, zato ker vsepovprek posploševati, obtoževati pravzaprav ni korektno, ker v ljudeh zbuja samo strah in ker v ljudeh, spodbuja neka čustva, ki niso najbolj pozitivna, jaz bi predlagala, da se vsi tisti, ki želite, ta strah med ljudi, sejati ozrete po Sloveniji, lepa je, čista je, pitna voda nam teče iz pip, nimamo vojne, svobodni smo, sami lahko izbiramo svoje voditelje, gremo na volitve, svobodno se lahko gibljemo po državi, lahko tudi svobodno zapustimo našo državo in se svobodno vanjo vrnemo. Dajte pozitivno pogledati na vse te zadeve, kar to se vi samoumevno in nam ni bilo dano kar tako, nekateri so za to izgubili tudi svoja življenja, zato za konec naj povem, da ne bom podprla zimzelene agende, ki seje strah in sovraštvo med ljudmi, ker bi želela, da bi te ljudi, ki v Sloveniji živimo, spodbujali predvsem v tem, da vi tudi osebnostno zelo zrasli, pa še marsikdo bi to moral, torej kot rečeno, ne bom podprla predloga, hvala lepa. Hvala lepa, besedo ima predstavnik ...